Als het omvallen van een bank op Cyprus al een noodsituatie is, waarom is de uit de hand gelopen situatie met de interne massamigratie dat niet?

Overal ontstaan problemen met huisvesting, met integratie, met scholing, en ook met het zogenaamde uitkeringstoerisme.

Er zijn landen toegelaten tot de Europese Unie die er nog niet klaar voor waren en dat heeft geleid tot de huidige problemen. Indachtig de opvatting van de Europese Commissie is het hoog tijd om deze situatie aan te pakken door het fundamenteel recht op vrij verkeer op te schorten.